Le seul constat que je peux faire, c'est que du temps de M.

C'est ce que je retiens.

Certes, il y a des responsabilités certainement partagées mais, néanmoins, ce début de croissance était quelque chose de positif, et c'est dommage qu'on ait perdu du temps depuis.